Chociaż Parlament już dwukrotnie wezwał do pogłębienia jednolitego rynku, działania instytucji europejskich nadal są niewystarczające.

Tymczasem im mniej przeszkód napotykać będą przedsiębiorcy i osoby poszukujące zatrudnienia, tym szybciej i efektywniej rozwijać się będzie rynek wspólnotowy. Przypomnę, że jest to kluczowy mechanizm wzrostu gospodarczego, przekładający się bezpośrednio na ilość miejsc pracy. Osobny problem stanowi niedostateczna transpozycja praw i niedotrzymywanie terminów. Bardziej wydajne tempo transpozycji przyniosłoby znaczące oszczędności.

Dostosowanie ustawodawstwa w tym zakresie to korzyści dla gospodarek krajowych, konkurencyjności i konsumentów. Występujące obecnie różnice implikują natomiast utrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących możliwości pozyskania kapitału. Jednolity rynek sprzyja rozwojowi innowacji, dlatego niezbędne jest uregulowanie swobody przepływu wiedzy. Wymiana naukowa, otwarcie na inspiracje oraz powszechność i dostępność osiągnięć, szczególnie w dziedzinie nowoczesnych technologii, jest koniecznością dla podniesienia poziomu życia w państwach Unii. Stymulatorem gospodarki jest coraz powszechniejsza wymiana towarów i usług w sieci. Następstwem przenoszenia działalności gospodarczej do internetu jest bowiem zwiększenie jej obszaru oraz wydajności.